Am votat în favoarea rezoluției, deoarece industria bumbacului a devenit o sursă importantă de venituri pentru multe state. Însă, odată cu dezvoltarea ei, a crescut și impactul pe care îl produce asupra mediului. Folosirea excesivă a pesticidelor și insecticidelor are efecte negative, ducând la degradarea solului și poluarea surselor de apă. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra folosirii minorilor în sectorul bumbacului și al produselor textile.

Exemplele recente ale incendiilor din fabricile din Bangladesh arată că standardele de siguranță a muncii sunt trecute cu vederea. Este nevoie, astfel, de o reglementare mai eficientă la nivel internațional, pentru a asigura condiții de muncă decente pentru cei din industria bumbacului și pentru prevenirea muncii infantile.